um klukkan hálffjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um flutning landhelgisgæslunnar til keflavíkur málshefjandi er háttvirtur þingmaður hjálmar árnason hæstvirtur dómsmálaráðherra björn bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund